virðulegi forseti ég styð það að tillagan fái að koma hér fyrst á dagskrá og mér finnast rökin fyrir því augljós og fer ekki yfir þau hér það var von mín að tillagan gæti farið hér á dagskrá hún fengi hraða meðferð í gegnum þingið háttvirtir þingmenn gætu sagt sína skoðun og ég vonast eftir því að menn gætu sameinast um þessa sáttatillögu síðan færi tillagan fyrir þjóðina og hæstvirt ríkisstjórn mundi síðan hlíta niðurstöðunni alveg sama hver hún væri því það er náttúrlega ómögulegt að ef ríkisstjórn treystir sér ekki til að fara eftir þjóðarvilja það er þar sem ómöguleikinn er falinn